Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, sur les conclusions du Conseil de décembre dernier, je voudrais faire deux remarques. La première consiste à rappeler que la crise a sur l'Union européenne un impact qui est tout à fait singulier, pour une raison simple nous sommes une communauté de droit depuis les origines et, dans une communauté de droit, la règle est particulièrement importante. Il ne s'agit pas de mettre en cause le respect de la règle, mais quand on affronte une crise d'une telle gravité, comme le rappelle M. le Président, l' Annual Growth Survey que vous venez de publier, le temps est celui de l'action, pas du juridisme. Vous nous dites que cette révision des traités était indispensable pour rassurer les marchés. D'abord, si vous me permettez une petite impertinence, il me semble qu'après la réunion du Conseil européen d'octobre, les marchés n'étaient pas particulièrement rassurés. Donc, faites quand même attention quand vous avez l'intention de rassurer les marchés. Mais surtout, qu'est ce qui se passerait en cas d'échec de cette révision? Je viens d'un pays qui a vécu le traumatisme d'un référendum négatif et de l'absence de plan B. Vous étiez déjà là, Monsieur Barroso. Il faut parfois réfléchir à ce qui se passe quand on dit aux marchés Il faut changer les traités, tout doit être fait pour cette date et qu'ensuite, on espère que cela aura lieu. Alors, évidemment, vous choisissez la procédure simplifiée, avec l'espoir que cela passe. Mais si cela passe, vous rassurez peut être les marchés, mais sûrement pas les populations.

Vous changez les traités pour un point de droit. Vous ne les changez pas pour apporter aux citoyens les réponses qu'ils attendent. Nous sommes six rapporteurs ici, qui travaillons sur le paquet gouvernance économique que la Commission a produit à traités constants. Nous étions d'accord pour travailler à traités constants, mais en cours de route on nous dit On va changer les traités. On a l'air de quoi si on dit aux gens qu'on peut changer les traités, qu'on peut aller aussi loin dans la lourdeur juridique, mais que dans le fond on ne le fait ni pour que la stratégie 2020 soit quelque chose de sérieux, ni pour qu'ils aient des emplois et de la croissance. Donc, en plus, le Conseil européen de décembre nous demande d'accélérer les travaux. Très bien, accélérons! Je voudrais que le Conseil, Monsieur Van Rompuy, accélère. Le Parlement a déjà déposé ses rapports.